Pokládám podporu výzkumu a inovací za skutečné klíče pro naši úspěšnou budoucnost. EU na tomto poli není lídr, není to zase agenda, ve které bychom výrazně zaostávali, ale myslím si, že se můžeme výrazně posunout dopředu. Chci podpořit návrh, který byl odhlasován, tzn.

Myslím si, že na to bychom měli najít dostatečné zdroje a prostředky v jiných kapitolách.